Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes premiers mots seront pour excuser Iliana Ivanova, retenue par d'autres activités parlementaires, qui m'a chargé de vous résumer le rapport de la commission du contrôle budgétaire. Notre commission reconnaît que les instruments financiers sont utiles pour créer des effets multiplicateurs, des effets de levier, tels que les garanties et les péages. Mais nous attirons votre attention sur les recommandations de la Cour des comptes et son avis de 2010 sur la propriété des instruments, les prises de risques, la comptabilisation, la transparence, et le renforcement de la capacité du personnel de l'Union à les utiliser. Le deuxième point, ce sont les liens avec les marchés financiers.

Enfin, à titre personnel, je regrette que ne soit pas étudiée l'idée d'instaurer une contribution obligatoire des usagers, notamment pour les réseaux transeuropéens de transport pour lesquels nous avons besoin de financements, notamment pour les réseaux qui ne sont pas immédiatement rentables.